virðulegur forseti ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir þá skýrslu sem hún flutti hér í dag og fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram og ætla að leyfa mér að leggja hér nokkur orð í belg um lífeyrissjóðina þó að hér hafi margt spaklegt verið sagt í umræðunum í dag og ekki ástæða til þess að endurtaka margt af því sem þar hefur verið sagt það er fagnaðarefni og raunar löngu tímabært að fá þá skýrslu um lífeyrissjóðina í hruninu sem er á borðinu og algerlega nauðsynlegt að hafa þessa greinargóðu úttekt til þess að meta

og allar forsendur í kringum þessar mikilvægu stofnanir í okkar samfélagi með góðu móti og til þess að við hér í þinginu getum endurskoðað lagarammann í kringum lífeyrissjóðina það er auðvitað það verkefni sem við höfum beðið með eftir hrun þangað til við fengjum þessa skýrslu til þess að byggja þá umræðu á og tillögugerð í framhaldinu það er nú svo að fyrirkomulag lífeyrismála í aðalatriðum það er það að við skyldum svo snemma taka ákvörðun um það að byggja fyrst og fremst á sjóðasöfnun er nú sennilega með því skynsamasta sem íslendingar hafa gert í hagstjórn og að mörgu leyti mjög til fyrirmyndar en auðvitað er ekki þetta fyrirkomulag gallalaust og þegar við sjáum jafnmikið tjón og raun ber vitni verða í sjóðunum í hruninu er auðvitað alveg óhjákvæmilegt að fara yfir það með hvaða hætti við getum staðið betur að þessu bætt úr lagarammanum stefnunni og öðrum slíkum atriðum ein þeirra lykilspurninga sem við þurfum þar að fást við er spurningin um ávöxtunarkröfuna sem sjóðirnir eru að starfa eftir það verður að spyrja þeirrar einföldu spurningar hvort hún sé raunhæf og hvort of há ávöxtunarkrafa á þetta mikla fjármagn sem við höfum safnað upp í sjóðunum muni ekki alltaf leiða til þess með reglulegu millibili að kerfið brenni yfir ef menn ekki leiðrétta þá kröfu hún er núna þremur og hálft prósent að lágmarki þrjú og hálft prósent plús og þegar við erum að horfa á sjóði sem safnað hafa yfir tveimur milljörðum króna er þrjú og hálft prósent ávöxtun sem út af fyrir sig prósentutalan hljómar fremur lág þá er heildarfjárhæðin gríðarlega há það er krafa upp á yfir sjötíu milljarða á ári það er nærfellt fimm prósent af landsframleiðslu þessa lands í raunávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna einna fyrir síðan utan verðbótaþáttinn en skuldbindingar sjóðanna eru verðtryggðar og talsvert af eignunum varð erum hér að fjalla um raunávöxtun og ef verðbólga er þessi eða meiri er það auðvitað líka viðbótarkrafa og álag á allt okkar kerfi þessi krafa er eitt prósent yfir áætluðum langtímahagvexti og það er full ástæða til þess að spyrja sig að því hvort hér sé ekki verið að setja fram óraunhæfar væntingar um ávöxtun til lengri tíma sérstaklega þegar menn skoða til samanburðar hvaða ávöxtun menn hafa verið að fá til dæmis í ríkisskuldabréfum erlendum yfir lengri tímabil eða í fjárfestum í fremur traustum fyrirtækjum á alþjóðamörkuðum yfir lengri tíma þriggja og hálft prósent raunávöxtun á svo stórar fjárfestinga yfir svo langan tíma

leita í áhættusamari fjárfestingar sem geti fært þeim þann ávinning sem almennt er ekki að skila sér í ávöxtun og getur leitt til óhæfilegrar áhættusækni og með henni mikils tjóns eins og varð hér í hruninu við þurfum auðvitað að fara almennt yfir fjárfestingarheimildir sjóðanna og hvaða fjárfestingarstefna eigi þar að liggja til grundvallar það er auðvitað fyrst fremst nokkuð sem sjóðirnir sjálfir eiga að móta en þingið á líka að hafa skoðun á í ljósi þeirra gríðarlegu verðmæta sem töpuðust með því að ógætilega var farið hversu langt á að fara í því að fjárfesta í til að mynda hlutabréfum á markaði ekki síst í óskráðum félögum ég vek athygli á því að hér var leitað til þingsins um að veita frekari heimildir eftir hrun til þess að fjárfesta í óskráðum félögum ég tel að það hafi verið algerlega rétt afstaða sem við tókum í efnahags og skattanefnd þingsins þegar það frumvarp kom hér fram að það væri hreinlega óráð að auka heimildir lífeyrissjóðanna til slíkra fjárfestinga fyrr en menn væru búnir að fá þessa skýrslu og fara yfir niðurstöður hennar það er líka vegna þess að hér bar á góma áðan lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins

að hve miklu leyti hann á að vera að standa í fjárfestingum í öðru en öruggum hlutum eins og ríkisskuldabréfum eða sambærilegum fjárfestingum fasteignaverðbréfum tryggum eða öðru slíku því að réttindin í honum munu auðvitað ekki ráðast af ávöxtuninni fyrst og fremst það er ríkissjóður sem hér hefur tekið á sig ákveðnar skuldbindingar og það eru þættir margir í kringum skuldbindingarnar í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins sem við eigum auðvitað ógreiddar og það er þar sem er gat í þessari sjóðasöfnunarhugsun sem við höfum haft ég tel að það sé alveg nauðsynlegt að fjárlaganefnd þingsins fari mjög vandlega ofan í þá þætti sem snúa að skuldbindingum ríkissjóðs í þess sambandi það hefur af sumum hvþingmönnum í þessari umræðu verið kallað eftir því að þessi skýrsla verði ekki látin nægja heldur eigi að fara fram sérstök rannsókn á vegum þingsins á starfsemi lífeyrissjóðanna ég vil um það segja að ég tel að þingið þurfi að hugsa þá tillögu vel og rökræða hana áður en í slíkt verði ráðist við létum í upphafi gera skýrslu rannsóknarnefndar alþingis til þess að gera á vegum rannsóknarnefndar mjög víðtæka úttekt á því hvað hefði farið úrskeiðis í íslensku samfélagi og hvað betur mætti fara og við fengum gríðarlega umfangsmikið verk frá rannsóknarnefndinni og margvíslegar niðurstöður sem við getum á byggt þegar við erum í því að endurreisa

hverja stofnun og hvern þátt í samfélaginu og öll álitaefni sem uppi eru hvort sem það er íbúðalánasjóður sparisjóðirnir lífeyrissjóðirnir

og svo framvegis og svo framvegis það hlýtur að vekja upp efasemdir um að við erum á réttri leið ef við færum of langt á þeirri braut eða hvort við værum farin að setja hér á fót einhvers konar nýtt réttarfar í landinu rannsóknarnefndarréttarfar sem væri einhvers staðar á milli hinnar pólitísku umræðu sem hér fer fram í þinginu annars vegar og dómstóla hins vegar ég held að það sé ábyrgðarhlutur að láta dæma verk manna í rannsóknarnefndum það er sannarlega vandmeðfarið mál og ég held að menn eigi ekki hrapa að neinum ályktunum í því efni hitt er auðvitað ótvírætt að sú nefnd sem vann þessa skýrslu sem hér liggur til grundvallar hafði ekki sömu lagaheimildir og rannsóknarnefnd alþingis hafði til þess að kanna meðal annars þá þætti sem snúa að spillingu þannig er það auðvitað ákveðinn ágalli að það liggja ekki fyrir fjármálaleg tengsl bankanna og þeirra stjórnenda sem fyrir sjóðunum fóru með svipuðum hætti og rannsóknarnefndin birti almenningi til glöggvunar upplýsingar um tengsl fjárhagsleg bankanna við stjórnmálamenn og tengsl þeirra við fjölmiðla og hvort og að hve miklu leyti það hefði haft haft áhrif á ákvarðanir sem stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn tóku í aðdraganda hrunsins og gæti auðvitað verið áhorfsmál hvort ekki þyrfti líka að liggja fyrir um þá sem